að þakka háttvirtum þingmanni birgi ármannssyni fyrir hans yfirveguðu ræðu þetta á að vera okkur leiðarstef í þeirri umræðu sem framundan er að hafa ræður okkar hér á þessu púlti yfirvegaðar og málefnalegar sem er held ég hollast fyrir framvindu málsins

og mikill mig langar að deila með háttvirtum þingmanni birgi ármannssyni þeim spurningum sem ég setti fram hér í minni ræðu hvernig við eigum að

hvernig sér háttvirtur þingmaður sem ég veit að er þingreyndur og þingreyndari en sá sem hér talar fyrir sér breytingar á störfum þingsins háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson talaði um það hér í sinni ræðu áðan að

ég nefndi í minni ræðu að nefndastörf þingsins kynnu ef til vill að þurfa að breytast aukin heldur kom ég inn á það að embættismannakerfið er kannski að vissu leyti vinafélag nokkurra manna á einum og sama punktinum þar er nálægðin mikil eftirlitið fyrir vikið kannski skakkt og tengslin allt of mikil á þessum eina punkti það er umhugsunarvert að öll stjórnsýslan og eftirlitskerfið sem á að fylgjast með henni eru nánast þiggjendur í sama mötuneytinu daginn út og